frú forseti nú ættum við kannski loksins að fara að sjá fyrir endann á fjárhagslegri endurskipulagningu hins opinbera á fjármálafyrirtækjum því ríkið hefur nú fengið öll fjármálafyrirtæki landsins nema þrjú í fangið

og hvernig banka og sparisjóðakerfi viljum við mér finnst eins og enginn hafi spurt þessara tveggja grundvallarspurninga hvað þá svarað þeim við hefðum þurft að leyfa okkur að byrja með autt borð og byggja nýtt kerfi frá grunni sníða fjármálakerfið að raunverulegum þörfum landsmanna en ekki bara þörfum kröfuhafanna eða alþjóðagjaldeyrissjóðsins ég held að fjármálakerfið sé enn allt of stórt og bankarnir eru of margir og allt of valdamiklir við lifum hér í græðgisþjóðfélagi þar sem vöxtur var dásamaður og hið stóra var sjálfkrafa talið betra en hið smáa hefðbundnir sparisjóðir sem byggðu starfsemi sína á vaxtamun voru álitnir gamaldags og úreltir og urðu olnbogabörn í samfélaginu mér finnast sparisjóðirnir mikilvægir mér finnst mikilvægt að megin markmið endurreisnar þeirra verði að tryggja nærþjónustu fjölbreytni í fjármálaþjónustu og þekkingu á atvinnulífinu á minni stöðum í minni fyrirtækjum líka ég heyrði hæstvirtan efnahags og viðskiptaráðherra tala hér um að fækkun sparisjóða og niðurskurð á yfirbyggingu þeirra sú fækkun má ekki bitna á þjónustu sparisjóðanna á landsbyggðinni ég vil taka undir með þeim háttvirtum þingmönnum sem töluðu hérna á undan mér um að margt er enn á huldu um endurreisn sparisjóðanna og framtíð þeirra eiga þeir að vera hlutafélög eða byggja starfsemi sína eingöngu á stofnfé eða hvort tveggja hvað eru eiginlega sparisjóðir hvernig getum við fengið fólkið í uppbyggingu þeirra á nýjan leik þannig að þeir verði raunveruleg fjöldahreyfing stofnfjáreigenda það er frekar ólíklegt að þeir sem tóku kúlulán í erlendri mynt fyrir stofnfé og sitja nú uppi með stóra skuld án nokkurrar innstæðu séu tilbúnir í þann slag mér finnst einnig brýnt að gengið sé úr skugga um hvort fólk hafi vísvitandi verið blekkt til að taka þessi lán og það sé athugað af fullri alvöru hvort um saknæmt athæfi hafi tveir að ræða og ef til vill þarf að skoða fleira í sögu sparisjóðanna síðustu fimmtán árin ég vil í lokin þakka þessa þörfu umræðu og vona að við getum sameinast um mikilvægi sparisjóðanna á þeirra eigin forsendum eins og þær voru upphaflega forsendum samfélagsábyrgðar forsendum natni og umhyggju